sérsveit ríkislögreglustjóra hefur verið nokkuð í umræðunni og síaukin fjárframlög til hennar

ég hef beint eftirfarandi fyrirspurn til hæstvirts dómsmálaráðherra og hún er á þá leið hversu oft hefur sérsveit ríkislögreglustjóra tekið að sér löggæslu á skemmtunum í skagafirði og hver er kostnaður ríkisins vegna þessa almenningur í skagafirði skilur ekki hvers vegna í ósköpunum verið sé að kalla til sérsveitarmenn alla leið frá akureyri til að sinna löggæslu á skemmtunum í skagafirði á friðartímum þetta er sambærilegt ferðalag og ef sérsveitarmenn úr reykjavík væru kallaðir alla leið austur á hvolsvöll til þess að sinna almennri löggæslu á skemmtunum skýringin sem ég hef fengið hjá fulltrúa í dómsmálaráðuneytinu er að um einhvern sparnað sé að ræða það er að það sé að einhverju leyti hagkvæmara að kalla menn alla leið frá akureyri í stað þess að nýta þjónustu okkar ágætu lögreglumanna á sauðárkróki vissulega getur þetta verið sparnaður ef eingöngu er litið á sýslumannsembættið á sauðárkróki en ég get ómögulega séð að um sparnað fyrir ríkissjóð sé að ræða fleira kreppir að varðandi löggæsluna á sauðárkróki árið tvö þúsund og fjögur var haldið ungmennafélagsmót og sýslumaðurinn krafði mótshaldara um sérstakan löggæslukostnað hann var felldur niður og ég var sammála því en það komu engin fjárframlög á móti til lögreglunnar á sauðárkróki til þess að mæta þessum aukna kostnaði mörgum finnst og einnig þeim sem hér stendur þetta vera mjög sérkennilegt að vera að blása út einhverja sérsveit fyrir hundrað milljónir þetta árið og enn þá hærri

óska eftir því að hæstvirtur ráðherra gefi greinargóð svör vegna þess að þetta er hulin ráðgáta fyrir mörgum hvernig þetta getur verið sparnaður að kalla menn langt að til að sinna löggæslu sem heimaaðilar geta vel sinnt og hafa gert mjög vel hingað til